Eins ist klar Die Europäische Union braucht ein starkes, scharfes Schwert gegen Dumping und gegen Subventionsmissbrauch im Interesse von Industriearbeit und Arbeitsplätzen hier in Europa.

Wir brauchen schnelle, flexible und scharfe Handelsschutzinstrumente.

11. Dezember gegenüber China. Das wissen die auch schon seit 15 Jahren!

Wir müssen auch klar sein im Rahmen der WTO, alternative Berechnungsmöglichkeiten haben, damit wir auch nach dem 11. Dezember keine Freifahrtscheine für Dumpingprodukte in Europa zulassen.